Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a parlare di una tematica che affligge profondamente l'Unione europea e le sue istituzioni. In seguito al caso Weinstein molte donne hanno finalmente avuto il coraggio di denunciare molestie e abusi subiti, perfino tra queste mura, troppo spesso. Le donne in tutto il mondo hanno paura di parlare. Il 13 delle donne in Europa hanno dichiarato di aver subito, almeno una volta, una violenza nella propria vita. Allora ad oggi lo strumento più efficace per la lotta alle molestie e agli abusi sessuali è la convenzione di Istanbul. Quest'ultima introduce la criminalizzazione della violenza contro le donne, la violenza psicologica, lo stalking la violenza fisica, quella sessuale, tra cui lo stupro e le molestie. Non esiste ancora in tutta Europa una legislazione, ecco perché oggi voglio insistere ancora sulla convenzione di Istanbul. Le leggi penali degli Stati membri contrastano la violenza in linea di principio, ma esistono ancora numerosi ostacoli e quindi, di conseguenza, non c'è una protezione omogenea delle vittime. Quello che chiedo, per il Parlamento e per l'Unione tutta, sono pene certe e punizioni esemplari. Kofi Annan dice che la violenza contro le donne è una delle violazioni dei diritti umani, forse la più vergognosa, perché non ha confini geografici, sociali o culturali. Fin quando questa esiste e viene perpetrata in tutto il mondo non possiamo aver raggiunto livelli alti di sviluppo, di pace, di sostenibilità e di accettabilità.